Monsieur le Président, tout au long de ce difficile accouchement de la directive sur les fonds alternatifs, je n'ai cessé de plaider pour le principe de l'égalité de traitement entre les gestionnaires de fonds, qu'ils soient de l'Union européenne ou non.

Le résultat qui nous est présenté aujourd'hui est de nature satisfaisante. Je remercie les négociateurs et, surtout, notre rapporteur, M. Gauzès, qui, après cet accouchement particulièrement douloureux pour lui, mériterait un congé de maternité substantiel. Je voudrais surtout souligner que la question du traitement des pays tiers doit quand même être observée de deux façons, selon que l'on est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne. Grâce notamment au Parlement européen, tous les fonds qui seront vendus dans l'Union européenne seront effectivement soumis à une réglementation comparable.

Il reste que, durant la période transitoire, les entités non Union européenne profiteront du régime de placement national, tandis que les fonds et gestionnaires de l'Union européenne seront soumis à la directive qui est généralement plus stricte. La situation est différente sur les marchés qui se trouvent hors de l'Union européenne là, les fonds européens et leurs gestionnaires resteront soumis à la directive, ce qui n'est pas le cas pour les fonds des pays tiers. Il sera dès lors beaucoup plus difficile de vendre des produits européens dans le reste du monde car ils seront moins flexibles et plus coûteux. Nous devons être conscients de ce désavantage, même s'il était pour une fois inévitable. En ce qui concerne les dépositaires, sachant là aussi que nous rendrons l'exercice plus contraignant, notamment à cause des nouvelles responsabilités qui leur incomberont, le renchérissement devrait entraîner des modifications substantielles du métier, Monsieur le Président, je ne dis pas cela pour montrer mon opposition, mais pour indiquer que cette réglementation nouvelle n'a rien d'anodin sa mise en œuvre qui est nécessaire comportera aussi des difficultés dont il faut être conscient.